Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na četrti seji, z dne sedmi enajsti dva tisoč osemnajst kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakuma, zakona ki ga je državnemu zboru v obravnavo predložil državni svet. Dopolnilno obrazložitev je podala državna svetnica, Bojana Potočan. Opozorila je na problematiko triindevetdesetega člena veljavnega Gradbenega zakona, ki notarjem, bankam, nepremičninskim posrednikom in še nekaterim drugim zavezancem nalaga preverjanje, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje. Javne evidence za potrebe tovrstnih preverjanj naj ne bi bile vzpostavljene. opozorila je tudi na neusposobljenost zavezancev za tovrstne preveritve, kot tudi na sankcije za primer, da se preverjanje ne izvede. Cilj predloga državnega sveta je odpraviti dolžnost preverjanj zavezancem iz triindevetdesetega člena tega zakona, kot tudi odprava prekrškovnih sankcij. S predlogom se ne želi doseči opustitve tovrstnih preverjanj, ampak se le-to naloži za to usposobljenim službam. Na ta način naj bi se povečala tudi pravna varnost pri prometu z nepremičninami. Predstavnica zakonodajno-pravne službe na besedilo členov predloga zakona ni imela pripomb, je pa opozorila na nejasnost vpliva odprave obveznosti preverjanj obstoja gradbenega dovoljenja na ostale udeležence, kot na primer kupce nepremičnin, saj predlog zakona o tem ne govori. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, Aleš Prijon je poudaril, da vlada predloga ne podpira. Pojasnil je, da na ministrstvu že poteka postopek prve evalvacije izvajanja Gradbenega zakona v praksi, na podlagi rezultatov pa bo pripravljen celovit predlog novele zakona. Poudaril je tudi, da je namen triindevetdesetega člena predvsem zagotoviti varnost državljanov kot šibkejših partnerjev pri prometu z nepremičninami. V razpravi so koalicijski poslanci podprli mnenje vlade in izrazili strinjanje, da se po evalvaciji izvajanja Gradbenega zakona pripravi predlog novele. Veljavna določba triindevetdesetega člena po njihovem mnenju ščiti kupca. Ostali udeleženci v prometu z nepremičninami pri nudenju svojih storitev sicer tudi prevzamejo določeno breme, a za svoje storitve bodisi izstavijo račun bodisi obračunajo obresti. Podobno stališče so zavzeli tudi v poslanski skupini Levice, saj v predlogu državnega sveta ne vidijo koraka naprej, v smislu zagotavljanja večje pravne varnosti za kupce nepremičnin. Na podlagi teh mnenj je bilo tekom razprave predlagano, da odbor sprejme sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Nasprotno pa je bila s strani poslanske skupine SDS izražena podpora predlogu državnega sveta. Poudarjeno je bilo, da glede na strani predlagatelja predstavljene pomanjkljivosti obstoječega triindevetdesetega člena ni smiselno čakati na predlog sprememb s strani vlade. Vmesnem obdobju se bodo namreč težave pri prometu z nepremičninami nadaljevale. Strinjali so se z mnenjem predlagatelja, da bi moral nadzor nad legalnostjo gradenj biti v celoti v pristojnosti inšpekcijskih služb, zato prelaganje odgovornosti na institucije, ki za to niso usposobljene, ni primerno. Nadalje je bilo izpostavljeno, da obstoječi način preverjanja ne zagotavlja legalnosti gradnje, saj vedno obstaja možnost, da da nepremičnina ni bila zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem. Po končani razpravi je odbor z desetimi glasovi za in štirimi proti sprejel sklep, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.